Il ne s'agit pas de critiquer nos chefs d'État et de gouvernement ou alors Lagarde ou Schäuble, il s'agit de convaincre nos partis respectifs, comme l'a dit José Manuel, il s'agit de bien discuter et de bien travailler ce dossier, chacun à son niveau, chacun dans son parti, et chacun dans son pays, puisque ce sont des décisions à l'unanimité. Cela sera beaucoup plus compliqué que de faire de grands discours ici.

Mes chers amis, Messieurs les Présidents, nous sommes des gens responsables, nous devons trouver des solutions. C'est le maire de la commune qui parle. Nous rencontrons d'énormes problèmes au niveau de nos concitoyens qui sont de grands démocrates et que nous risquons de mettre dans le camp des populistes. C'est là notre devoir.

Je n'ai pas dit que c'étaient les Roms.

Onze tracteurs ont été volés à des agriculteurs dans mon canton depuis le 1er janvier. Vous croyez que les gens sont contents? Voyez ce qui se passe aussi dans nos différentes communes!

avec les Roms que nous avons dans ce Parlement et avec aussi la Roumanie et les autres pays qui sont concernés.